Będąc wcześniejszym sprawozdawcą w sprawie lepszego stanowienia prawa, zasady pomocniczości i proporcjonalności w ubiegłym roku, zwracałam szczególną uwagę na kwestię przejrzystości i możliwości zrozumienia stanowionej legislacji przez obywateli oraz na ocenę czyli na skrupulatne śledzenie tego, co się dzieje z prawem unijnym po jego uchwaleniu. Popieram więc postulaty zaprezentowane w sprawozdaniu, dotyczące oceny wpływu ustawodawstwa, korygowania jego nieprawidłowości i powielania udanych inicjatyw, a także zwrócenia uwagi na uproszczenie prawodawstwa unijnego, a także powstrzymywania się od opracowywania aktów prawnych, jeśli nie są one potrzebne w konkretnej sytuacji. Wciąż jednak jestem przeciwna regule proponowanej przez sprawozdawcę one in one out, która przewiduje powstawanie nowej legislacji tylko pod warunkiem usunięcia jakichś wcześniejszych rozwiązań prawnych.

Zmniejszenie obciążeń administracyjnych i uproszczenie prawa nie może również prowadzić do obniżenia standardów, przewidzianych w obowiązujących przepisach. Uważam, iż należy zintensyfikować działania i zwiększyć poziom ambicji, jeśli cel, zakładający obniżenie obciążeń administracyjnych o 25 do roku 2012, ma zostać osiągnięty. Warto również pamiętać o rozporządzeniu dotyczącym europejskiej inicjatywy obywatelskiej, które weszło w życie 1 kwietnia 2011 r. i tym samym dało możliwość uczestnictwa zwykłych obywateli w kreowaniu lepszego prawodawstwa. To wszystko musimy wziąć pod uwagę, chcąc prawdziwej zmiany i ulepszeń w dziedzinie kształtowania dobrej i zrozumiałej legislacji. Na koniec chciałabym pogratulować i podziękować panu posłowi sprawozdawcy za dobrze wykonaną pracę.